Signor Presidente, onorevoli colleghi, non v'è dubbio che la libertà della stampa, la libertà dei media, la libertà di espressione rappresenti un valore assoluto della nostra civiltà. È pur vero, le attività che sono state svolte sul punto fanno emergere chiaramente che in molte realtà, talvolta non lontane dai territori degli Stati membri, negli stessi Stati membri, lo svolgimento di una vita democratica non è sempre sostenuto da un'adeguata e completa informazione, ma la tutela dei diritti indisponibili alla vita, all'autodeterminazione, alle scelte e alla religione invece impone un pluralismo informativo. Per questo vi è assoluto bisogno anche di un giornalismo investigativo, di giornalisti che non abbiano paura di dire le cose che pensano, nel rispetto della verità e dell'integrità morale di questi giornalisti che va tutelata, così come va rafforzato il dialogo e la cooperazione con quelle parti del mondo, alcune già segnalate e ancora distanti dal rispetto di standard minimi accettabili di informazione. L'informazione è un diritto sacrosanto che serve a migliorare il contesto civile nel quale sviluppiamo la nostra attività.